Monsieur le Président, chers collègues, au moment de l'Erika, en France, je faisais partie des députés qui ont demandé aux autorités françaises de fermer les vannes pour que les marais salants ne soient pas pollués.

Je me rappelle la bataille que nous avions menée, ici même, pour qu'une commission d'enquête soit créée sur le Prestige. C'était absolument impressionnant.